Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes à l'aube d'une révolution technologique majeure, celle de l'intelligence artificielle. Cette révolution va bouleverser nos modes de vie et nous avons, comme législateurs, le devoir de prévoir et de préparer le monde qui s'annonce. Certains rejettent en bloc les avancées techniques, ils s'opposent à la robotisation de nos systèmes de production, ils imaginent des taxes sur l'intelligence artificielle et les robots, taxes qui nuiront à notre compétitivité. Ils s'opposent aux technologies, comme la 5G, nécessaires à la numérisation de nos sociétés. Ils oublient que chaque innovation que l'Europe voit filer, chaque brevet que nous ne déposons pas, chaque start up qui quitte notre continent est une arme remise aux mains de nos concurrents étrangers. D'autres imaginent un monde post humain où l'homme fera corps avec la machine, où le libéralisme aura été jusqu'à modifier la place de l'homme ces apôtres du transhumanisme doivent eux aussi être combattus.

Notre héritage philosophique grec et chrétien nous permet de naviguer dans les eaux troubles de la modernité. Cependant cette voie ne pourra être la nôtre que si nous sortons de notre léthargie. Dès aujourd'hui, la Commission doit se dresser face aux géants américains et chinois de l'intelligence artificielle, leur interdire de collecter nos données, favoriser l'émergence de géants européens, investir dans la recherche et le développement, mieux rémunérer nos chercheurs pour éviter leur départ chez nos concurrents. Tout cela ne pourra cependant se faire qu'en abandonnant votre vision désuète de la concurrence libre et non faussée. L'ouverture des accès à tous les marchés, l'égalité permettant à tous, sans aucune distinction, de se déployer en Europe tout cela doit cesser. Et quand vous y aurez renoncé, il vous faudra une stratégie. Vous l'avez déjà tenté avec le nuage européen de données Gaia X, en juin dernier, mais vos dogmes vous ont rattrapés et vous avez scrupuleusement saboté cet indispensable projet en l'ouvrant aux entreprises extra européennes. Chers collègues, ne ratons pas cette ultime possibilité de maintenir nos pays européens dans le concert des nations. Il en va de la survie de notre civilisation et de notre indépendance.